Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, l'année 2010 étant l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, nous sommes évidemment bien conscients que le défi de la pauvreté ne se limite pas aux frontières de l'Union ni ne peut d'ailleurs se résoudre exclusivement à l'intérieur de celles ci. La récente série de crises planétaires qui a affecté tous les pays, les plus pauvres étant les plus durement touchés, a montré à quel point le monde actuel est interconnecté. La promotion du développement fait donc partie intégrante de la réponse de l'Europe aux défis mondiaux d'aujourd'hui et les cinq prochaines années seront cruciales pour la politique de développement européenne et donc mondiale. Il est inscrit à l'article 208 du traité de Lisbonne, et nous l'avons affirmé dans le consensus européen sur le développement, l'objectif primordial de la coopération au développement de l'Union européenne est l'éradication de la pauvreté dans le contexte du développement durable, notamment en s'efforçant de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement. Toutefois, la réalisation de l'ensemble des objectifs du Millénaire pour le développement, dans le contexte du développement durable, relève d'une responsabilité collective en vertu de laquelle tous les partenaires devraient respecter les engagements qu'ils ont pris. L'Union européenne est convaincue que les pays en développement sont d'ailleurs responsables et maîtres de leur développement et que c'est à eux qu'incombe avant tout la responsabilité de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement. Aussi, il est important de souligner que leur réalisation exige des stratégies globales incluant la gouvernance démocratique, la protection des droits de l'homme et de l'état de droit, la croissance économique en faveur des pauvres, le développement du secteur privé, le développement du commerce, le développement humain et social, et la viabilité environnementale. L'Union européenne encourage les pays partenaires à intensifier rapidement leurs propres efforts, notamment pour ce qui est de la réduction de la pauvreté et des inégalités ainsi que de l'instauration de partenariats avec la société civile, le secteur privé et les autorités locales. L'Union européenne renforcera le soutien aux efforts qu'ils déploient pour mobiliser des ressources nationales au service du développement, notamment dans le cadre de l'amélioration de la gestion financière publique et de la solidité et de l'efficacité de leurs systèmes fiscaux et douaniers.